A vízumkötelezettség, és az erre vonatkozó mentesség tekintetében a viszonosság az egyik legfontosabb vezérlő elv. Tudjuk, hogy harmadik országok jelenleg is vízumkötelezettséget tartanak fenn néhány tagállammal szemben. Nagyon fontos, hogy a Bizottság komolyan foglalkozzon a kérdéssel, és az EP által idén márciusban elfogadott nyilatkozat értelmében állítsa vissza a vízumkényszert...

A Bizottság komolyan foglalkozzon a kérdéssel, és az EP által idén márciusban elfogadott nyilatkozat értelmében állítsa vissza a vízumkényszert, amennyiben nem történik változás a viszonosság elve alapján. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mi vezetett a vízumkényszer visszaállításához egyes tagállamok esetében, és mit tehet Európa azért, hogy állampolgárai ne kérjenek nemzetközi védelmet harmadik országtól.